Ich darf meinen Kollegen Anders Vistisen vertreten, der leider verhindert ist.

Heute sprechen wir über die aktuelle Bedrohung der Sicherheit durch den Iran.

So erklärte im Oktober 2018 der dänische Premierminister Rasmussen, dass der iranische Geheimdienst einen Mordanschlag gegen drei in Dänemark lebende iranische Oppositionelle geplant habe.

Im Januar 2019 verhafteten deutsche Sicherheitskräfte einen deutsch afghanischen Bundeswehrangehörigen unter dem Verdacht, vertrauliche militärische Informationen an den iranischen Geheimdienst weitergegeben zu haben.

8. Januar 2019 voll und ganz. Dieser hatte beschlossen, dass zwei iranische Staatsangehörige und die Direktion für innere Sicherheit des iranischen Geheimdienstministeriums in die Terrorliste der EU aufgenommen werden. Dies ist ein klares Signal, dass Terror auf deutschem und auf europäischem Boden nichts zu suchen hat. In diesem Zusammenhang möchte ich auch einen Appell an die Regierung des Iran richten Die iranische Regierung muss sich darauf besinnen, ihren Teil zur friedlichen Lösung der zahlreichen Konflikte im Nahen Osten zu leisten. Mit Gewalt und Terror wird man auf Dauer seine Ziele nicht erreichen. Dies gilt für den Iran genauso wie für alle anderen Akteure, die im Nahen Osten ihre eigenen Interessen verfolgen. Der Iran ist eine starke Militärmacht er sollte nicht auf sondern abrüsten. Dies betrifft insbesondere seine ballistischen Aktivitäten, die nicht mit der UN Sicherheitsresolution übereinstimmen. Entsprechend muss die EU, müssen die EU Mitgliedstaaten ihre Verantwortung übernehmen, müssen ihren Teil leisten, um den Frieden im Nahen Osten sicherzustellen.